Enterarse en un fin de semana de que pueden entrar en suspensión de pagos no es un tema menor. De todas formas creo que, como tantas veces, este Parlamento va a asumir una posición de responsabilidad, a pesar de que no tenemos todavía los textos concretos, a pesar de que no estamos seguros de que sea imprescindible aprobarlo en este Pleno, a pesar, incluso,